Letošnji? Ste dobili že navodila? Kdaj? Kako? Pa to je, to je zdaj šok, ne. Z ozirom na to, da je to tak časovni zamik, od februarja, ko ste dali, si rekel, vse na stran, da bi bilo tekmovanje junija, zdaj pa je to že začetek maja. In otroci si ... To je šlo z maili informacija in otroci kako reagirajo? V bistvu vsi, ne. ali pa popravljanje še kolikor je, ne. Ja. Veš, kaj mene najbolj skrbi? Kaj pa priprave? One res konkretno. Stopiti na oder, se na ta način kaliti v bistvu, da si tremo na neki način, ... Katastrofa. To jih bo zvilo tam na, na, pred komisijo. Vem. Vem. za te točke, ki jim omogočijo pridobiti štipendijo, ne? Ja. Niso obvestili o spremembi termina, ali kaj? Prvotno je bila postavljena ... Sploh ne vejo, da je zdaj sprememba termina, ki je v bistvu čez štirinajst dni. Ja, no. In ima zaseden termin. Prvotno postavljeno junijsko je imela rezervirano za tekmovanje, zdaj pa je to nemogoče. Nadomestne. Aja, to se šola podelijo? Letos je na vrsti, kaj, Murska Sobota kot organizator? Ker je toliko tekmovalk, ali kaj? Zakaj po šest harf? Ja. Ja. Kako si lahko z učenko? Ja, en sam nikakor ne. Ja, s ta malimi. Ja. In starš, ki ga pripelje, kaj bo? Se tam po Murski Soboti potepal, ne bo mogel niti ga poslušati, otroka? Ampak to je isti dan? Isti dan gre še druga etapa? In ta ... Koronski čas je zdaj v bistvu preprečil eno normalno organizacijo tekmovanja. Zdaj so čisto drugačni predpisi in ne starši ne poslušalci ne bodo prisotni. Z otrokom bili, ja. In ti se boš tam trgal od enega. To so programi par minutk, ne, ti otroci nižje kategorije se v bistvu hitro izmenjujejo. To imajo koliko? Pet, deset, osem minut? Šest minut, ne. Igranja. To se pravi, da potem zaključi in je že drugi. Okej, vidiš, to so, ne, so, in so starejši že bolj samostojni, daljše programe imajo. Ampak ke gledam to organizacijsko. Ti kot njihov učitelj, učitelj, mentor, kako od enega do drugega skačeš? Ti ga moraš pripraviti, ti ga moraš umiriti, ti ga moraš harfe uglasiti, ne. Saj ti otroci bodo prepuščeni čisto, otroci bojo čisto sami sebi prepuščeni, ne. Staršev ne bo noter, ti boš tekal s harfami sem pa tja, oder, učilnica. Otroci to, jaz se že kar bojim, kako bo to teklo. V bistvu otroci bodo, ne vem, če bodo pripravljeni se tako zbrati, da, da bodo pokazali vse svoje znanje v tistem kratkem, parminutnem terminu, ne, ki jim je na voljo. Ja. to pomeni, da bo veliko več otrok kot ... Vsi prijavljeni kar v en sklop, ne, tekmovalnega programa. Veš, kaj me skrbi? Prejšnja leta ste naredili veliko, torej časovno ste imeli že, priprave prej. S temi nastopi. Kako pa zdaj zorganiziraš, da se pripravijo na nastopih pred tekmovanjem? Kako boste to? Dvorane niso na voljo. ... In kaj boste se Zoom, Zoom tekmovanj? Kako se boste zdaj posluževali? Če to odtehta. To se pravi, otrok je doma ... V svoji sobici. Pred telefonom, ali kako to, ne. Tako kot je tekel pouk, tako boste zdaj naredili še nastop. Ja, to so zelo neenake ... Ja. Saj vem. Ja, to je tak razpon, ki jih mikrofon ni navajen in jih ne zmore, in jih ... Pa zapira. Ja. In kaj je še verjetno tudi problem. Koliko dober internet imajo doma, ne? Družine so iz različnih predelov Maribora. še precej ven. Tudi tam, ja. In to na daljavo. Ja. Ja. Odvisno. Čisto posebno leto in čisto posebno tekmovanje izpeljano. Specifiko inštrumenta. Se strinjam. Ta uspeh, ki ga je dobil, ja. Ja, ali pa si čisto, zelo nadarjen za neko posebno področje, ne, tvoje, tvojo specifično področje. Kar pomeni, da moraš imeti priložnosti, da se izkažeš, pokažeš, da, pridobiš to neko nagrado, ne. Da lahko dokažeš. Ja, in to je pol spet težko, ne. To moraš imeti zelo dobro izostren ta svoj, kriterij, da veš, kaj, kaj ocenjuješ, ne, da ni to zdaj tisti ki si ga dobili kot vtis enega dobrega posnetka, ampak, en revež s telefonom, ki se je snemal, pa v bistvu ne pokaže vse to, kar bi sicer, če bi imeli enakovredne pogoje v isti dvorani, na dobrih inštrumentih. Verjetno tudi otroci ali pa ti tekmovalci, ki so se snemali, ne, imajo različne inštrumente doma, ne. Ja. Ja, veš, to so te razlike, ne. In zdaj če je organizator, ne, da je tekmovanje v živo, organizator vedno ima, pridobi inštrumente, in to kvalitetne inštrumente za vse kategorije, tekmovalcev. In se izmenjujejo na teh inštrumentih in imajo vsi izvorno neke, ja, enake pogoje. Zdaj pa so reveži, eni imajo doma snemano, na harfici, kakršno pač imajo, v sobici, kakršno imajo, ne, pogoje zvočno. Ja. Da ima s... Ja, da zna ... Merila, teke, neke, ja, neke številke, ja. Subjektivna ocena, ja. Kaj ti je všeč, kaj ti ni všeč. Kaj je v redu, kaj ni v redu, ne. Saj se ve. A to je ostalo verjetno kriterij iz normalnih časov, ne zdaj koronskih časov, ko je treba to online ne. Zdaj pa upoštevaj odrski nastop. Ja. Viš, to, to, to nas je koronski čas vrgel v en, en tak nehvaležen moment, ko se, vidiš, tudi te stvari bi se morali prilagoditi, če se že grejo online, ne, ocenjevanja, tekmovanja. Malo jih dvignejo. Ja. To zna biti ključni moment. Ja, veš. To je tako. ljudje smo pod kožo vsi krvavi, pravijo, ne. Enostavno, za enega žiranta moraš biti res tako zelo zrel kot osebnost, kot, umetnik, kot glasbenik, da se te to, iz kakih razmer kdo prihaja, od koga prihaja, to ne dotakne, ne. Da daš to na stran. Ja, saj. Ja. Matematično, tako, ja. Saj tudi tekmovalni program je običajno tako zastavljen, da neka različna obdobja zajame v, s skladbami, predpisanimi oziroma izbranimi, da se pokažejo različni stili igranja, kako jih, otrok obvlada, ne. Ja, ko so že dolgi programi, ko je že ... Ja, glej ... Ja. Pač, ne želijo. Težek inštrument je, za pisanje še posebej specifičen in se ga ne lotevajo, ne. V bistvu so skladatelji za druge inštrumente, za orkestre, ampak ...